Je dois dire que le travail de la COCOBU est un travail tout à fait excellent, et que s'il est un moment où le Parlement peut marquer sa position, c'est bien au moment du vote des décharges. Il y a donc bien un aspect budgétaire dans ce que je vais dire, qui touche à la qualité du travail de l'EMA, d'abord en ce qui concerne sa passivité dans l'affaire du benfluorex ou Mediator qui est une passivité tout à fait inacceptable.

J'ai dénoncé publiquement, avec notre collègue Antonyia Parvanova et un ensemble d'ONG, le cas tout à fait scandaleux du directeur exécutif de l'agence. Tout ceci a été géré par le comité de l'agence de manière extrêmement désinvolte et qui ne permet absolument pas d'assurer la confiance. Le rôle de nos agences est de nous donner, à nous, les moyens de décider et de permettre à nos concitoyens d'avoir confiance dans les indications qui sont données. C'est la raison pour laquelle je soutiens avec force le report de la décharge et ne voterai favorablement que si toute satisfaction nous est donnée sur les conflits d'intérêt.